útrætt og er þess vegna lagt fram að nýju meginbreytingin sem þetta frumvarp felur í sér er það að það er að opna á heimild til hagræðingar fyrir sveitarfélögin sem reka grunnskólana eins og allir vita með því að stytta vikulegan kennslutíma mismikið þó eftir aldursstigum það er lagt til að hámarksstytting vikulegs kennslutíma nemenda í áttunda til tíunda bekk verði tvö hundruð mínútur það er fjórtán prósent skerðing hundrað sextíu mínútur fyrir fimmta til sjöunda bekk það er ellefu prósent skerðing og hundrað tuttugu mínútur fyrir fyrstu til fjórða bekk það er tíu prósent skerðing hvers vegna er þetta frumvarp lagt fram jú það er lagt fram til þess að bregðast við mjög miklum vanda sem víða er í rekstri sveitarfélaganna við þekkjum það að ýmis þeirra glíma við mikinn rekstrar og fjárhagsvanda ekki bara þau sem hafa verið mest í umræðunni þetta er vandamál sem við er að glíma mjög víða í sveitarfélögunum á sama tíma og skuldir þeirra hafa hækkað meðal annars í kjölfar aukinnar verðbólgu og hruns gjaldmiðilsins eins og allir þekkja hafa tekjur þeirra margra verið líka að dragast saman og nánast allra jafnframt því að útgjöld hafa verið að aukast vegna þess að samdrátturinn og erfiðleikarnir í þjóðfélaginu hafa gert það að verkum að sveitarfélög hafa núna orðið að grípa til ýmiss konar útgjalda til þess að mæta þessum vanda og þarf í sjálfu sér ekki að hafa mörg orð um það ég vil vekja athygli á því að strax á árinu tvö þúsund og átta gripu sveitarfélögin sjálf til úrræða í sínum rekstri mörg þeirra hafa þegar beitt miklu aðhaldi í rekstrinum og hækkað jafnvel álögur á íbúana til þess að ná endum saman það er mat sveitarstjórnarmanna almennt að nú þrengist mikið um þá hagræðingarkosti sem fyrir séu án þess að skerða grunnþjónustuna það er búið að reyna að hagræða á mjög mörgum sviðum eins og ég nefndi hér áðan hækka tekjur auðvitað fer að koma að því að ekki verður eigi mikið lengra án þess að skerða sjálfa grunnþjónustuna sem sveitarfélögunum er ætlað að sinna við vitum að sveitarfélögin sinna mjög mikilvægum málaflokkum sveitarfélögin hafa meðal annars með hendi lögbundin verkefni sem ekki verður vikist undan grunnskólarnir eru meðal þeirra þess vegna er það þannig að í hagræðingaraðgerðum er mjög lítið svigrúm þegar kemur að grunnskólanum vegna þess að verkefnin eru svo lögbundin til dæmis um vikulegan kennslutíma og svo framvegis kjarasamningar auðvitað setja líka skorður eins og gengur síðan eru það önnur viðfangsefni sem sveitarfélögin hafa á sinni hendi sem eru ekki endilega lögbundin þó þau skipti gríðarlega miklu máli um land allt ég ætla að taka dæmi af tónlistarskólum tónlistarskólar hafa verið að vaxa mikið á undanförnum árum þetta er gríðarlega mikilvægt nám í uppeldislegu tilliti eins og allir vita tónlistarskólarnir eru sem sagt ekki lögbundin verkefni þess vegna geta sveitarfélögin gripið til alls konar hagræðingaraðgerða þar til þess að bregðast við gjöldin vegna tónlistarskóla hafa í mörgum tilvikum verið að hækka maður heyrir það frá ýmsum sem hafa minna á milli handanna að þetta er þegar farið að valda þeim vanda að barnmargar fjölskyldur eiga ekki auðvelt með það að gefa börnum sínum kost á því að stunda tónlistarnám þetta er ekki ástand sem við viljum að sé við viljum ekki að það sé þannig að það sé bara þeim sem eru efnameiri sem eigi þess kost að stunda tónlistarnám tónlistarnám hefur í sjálfu sér gildi eins og allt annað nám þess vegna er það mjög slæmt þegar þannig er ástatt að sveitarfélögin hafi ekki svigrúm til almennrar hagræðingar á sem flestum sviðum og neyðist til þess til dæmis að hækka

sveitarfélögin hafa líka verið að neyðast til þess að hækka mat aðrar gjaldskrár sínar til dæmis á leikskólum sem óhjákvæmilega kemur niður á barnafólki við sjáum

ríkjandi á undanförnum árum það birtist líka í því að niðurgreiddar eða ókeypis skólamáltíðir eru ekki lögbundnar heldur hjá sveitarfélögunum en hafa hins vegar margvíslega þýðingu

gjöld vegna skólamáltíðanna mjög mikið vegna þess að það mun auðvitað sérstaklega bitna þá á barnmörgum fjölskyldum og gera rekstur heimila þeirra miklu erfiðari við vitum líka að skóladagvistun hefur verið að hækka ég sá tölur frá así um síðustu áramót sem bentu til þess að skóladagvistargjöldin hafi hækkað um allt að þrjátíu og fimm prósent sem er endurspeglun á því að sveitarfélögin eiga ekki margra kosta völ þegar kemur að því að fara í hagræðingaraðgerðir eða til þess að bregðast við þeim vanda sem við er að glíma í rekstri margra þeirra við vitum líka að flest sveitarfélögin að minnsta kosti langflest úti á landsbyggðinni hafa verið að nýta tekjumöguleika sína til hins ýtrasta möguleikar á auknum tekjum á sama tíma og atvinna er að dragast saman og laun h afa verið að lækka kaupmáttur að rýrna eru þess vegna ekki mjög miklir né líklegir til mikils árangurs

við þessar aðstæður er auðvitað nauðsynlegt og óhjákvæmilegt í rauninni að hyggja að ýmsum öðrum tímabundnum kostum sem eru þó ekki æskilegir til lengri tíma við vitum auðvitað að það er æskilegt að hafa skólatímans vikulegan kennslutíma eins og hann er núna samkvæmt gildandi lögum til lengri tíma er það auðvitað gott og skynsamlegt og það gerðum við á sínum tíma en hins vegar er það þannig að það er réttlætanlegt við þessar aðstæður að gefa heimild til þess við þessar aðstæður núna til bráðabirgða að stytta vikulegan kennslutíma í þessu skyni sem ég hef þegar verið að ræða um við gerum ráð fyrir því í athugasemdum við þetta lagafrumvarp að sveitarfélögin setji fram ákveðnar mótvægisaðgerðir til að draga úr áhrifum vegna skerðingarinnar á vikulegum kennslutíma þá alveg með sérstakri áherslu á yngsta aldursstigið í heildarskólatímanum samkvæmt útreikningum sem við höfum aflað okkur sem stöndum að þessu frumvarpi má ætla að umrædd tillaga gæti skilað á bilinu einn komma fjögur til einn komma fimm milljarða heildarsparnaði en ef við tökum tillit til mótvægisaðgerða sem yrði gripið til gæti sparnaðurinn verið kannski einn milljarður til einn komma tvo milljarða á ári þannig að þetta eru

ólögbundnum þjónustuverkefnum sem sveitarfélögin hafa með höndum ég vil vekja athygli á því að það getur líka skipt miklu máli fyrir sum sveitarfélögin einkanlega á landsbyggðinni að eiga þess kost að útfæra þessa styttingu skólatímans með tilfærslu á kennslumagni milli mánaða það gæti líka aukið á þann sparnað sem þetta hefði í för með sér meðal annars vegna skólaaksturs þrifa á skólahúsnæði og svo framvegis ég vil vekja athygli á því að þessar hagræðingaraðgerðir sem við erum að leggja til að sveitarfélögunum verði gefinn kostur á að grípa til með þessari lagabreytingu er hægt að ná fram án þess að það sé hróflað við kjarasamningum þetta er gagnsæ breyting sem viðkomandi skólar ættu auðvelt með að láta haldast í hendur við mótvægisaðgerðir innan skólanna það verður auðvitað að leggja áherslu á það að hagræðingaraðgerðir sem sveitarfélögin grípa til séu vel ígrundaðar og það væri reynt að meta hver áhrifin á hvert hinna þriggja stiga grunnskólans þess vegna er ljóst að sveitarfélög gætu ákveðið að stytta ekki vikulegan kennslutíma til dæmis fyrir yngstu börnin ef það er mat stjórnenda skólans og sveitarfélaganna að slík stytting hafi of neikvæð áhrif þetta er svona grundvallaratriðin í þessu frumvarpi það er auðvitað hægt að hafa ýmis orð fleiri um þetta en ég held að hér sé hins vegar hreyft við grundvallarspurningu sem er núna orðin mjög áleitin það er auðvitað spurningin um jafnrétti til náms vegna þess að við viljum auðvitað hafa sem fjölbreyttasta þjónustu sveitarfélaganna ekki síst þjónustu sem gagnast vel barnafjölskyldum þegar sveitarfélög standa frammi fyrir því a geta ekki hreyft sig á nokkurn handa máta við hagræðingaraðgerðir í grunnskólanum kunna þau að verða tilneydd til þess að grípa til annarra aðgerða sem gætu leitt til þess að barnmargar fjölskyldur fjölskyldur með minni heimilistekjur geti ekki boðið börnum sínum upp á þátttöku til dæmis í tónlistarskólum og öðru slíku eða skóladagvistun svo dæmi sé tekið né heldur að eiga þess kost að njóta skólamáltíða svo enn annað dæmi sé tekið þá vaknar auðvitað upp mjög áleitin spurning um það hvort með þessu fyrirkomulagi óbreyttu fyrirkomulagi sé ekki í rauninni verið að vega að jafnrétti til náms fyrir alla sem þess eiga auðvitað átt þess kost að njóta að lokinni þessari umræðu legg ég til virðulegi forseti að þessu máli verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar